Pero somos una fuerza en el mundo por nuestro modelo social. Y somos una potencia, y queremos serlo, por nuestra cooperación al desarrollo y por nuestra asistencia humanitaria.

Ahora es el momento de la ayuda humanitaria, pero muy pronto vendrá el momento de la reconstrucción, del impulso al desarrollo y de la ayuda a la gobernabilidad, a la institucionalidad. Y tenemos que responder con una sola voz a lo que el pueblo de Haití espera de nosotros.

Para coordinar mejor la ayuda de los países, para ser más eficaces en nuestra ayuda, para tener una voz europea identificable en el mundo y para servir mejor a lo que el mundo está esperando de nosotros en estos momentos apoyo a esta crisis humanitaria e impulso al desarrollo, hoy en Haití, mañana en cualquier catástrofe, pasado mañana en todas partes del mundo.